Vielen Dank an die Berichterstatterin, dass wir diese Problematik heute in diesem Haus diskutieren können.

Fragen, die mich immer bei der humanitären Hilfe umtreiben Erstens ist es unstrittig und wichtig, dass man natürlich hilft, wenn Menschen in Not sind, aber das hat mein Vorredner schon gesagt man sollte auch immer wieder die Frage stellen Werden diese Mittel auch angemessen und ordentlich verwendet?

Das können Naturkatastrophen sein, aber es sind auch zunehmend von Menschen selbst verursachte Katastrophen.